Na tej sliki vidim nasmejano žensko, ki ima kar precej velike srebrne uhane, rdečo šminko, rjave oči in pa črne lase, zdi se mi, da je zadovoljna in vesela. V pričakovanju mogoče celo neke nagrade. Težko presodim, mlada deklica, mogoče mlada ženska, vsekakor prezgodaj, premlada mogoče. Vidim, da ima uhane, skravžljane lase. to pa je po moje ena igralka, jaz je sicer ne poznam, upam, da bo dobila oskarja. Dolgi lasje, tri dni neobrita brada, temnook, verjetno igra v kakšni stranski vlogi, ke ga ne poznam kot glavnega igralca. star do trideset let, mogoče mu je glihkar uspel neki veliki met v biznisu, nasmejan, zadovoljen, vesel, skuštran, verjetno nekje odzunaj na neki zabavi, kjer piha veter. Ja, kar se tiče pevcev, nisem jaz bolj skopo s tem znanjem, ampak definitivno ima mikrofon v roki in glede na to, da mu izstopajo žile na čelu, se mora nekaj dreti ali pa peti. Očitno neki mladenič, zadovoljnega videza, predvsem je pa kar precej časa porabil za urejanje frizure, ker mu po moje ni najboljše uspela. Tega pa poznam. Igra v filmu Neskončni predvsem pa izgleda, da ko bom jaz star, bom pustil sivo brado in lase, ker tole barvanje las pa siva brada, mogoče nekega latino, umetni zobje, črnook, srednjih let, očitno oblečen v obleko belo ... V nekaj organizaciji, nekaj mora podeljevati, ker je zadaj tak napis v ozadju. navihan izraz na obrazu, hudomušen verjetno je nekaj ušpičil ali pa to še bo naredil.